Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je veux saluer le courage de tous les défenseurs des droits des femmes en Iran, qui dénoncent pacifiquement la répression continue qu'elles subissent en raison de l'exercice de leur droit à la liberté d'expression et de leur opposition au voile obligatoire.

Au moins cinq d'entre elles ont une double nationalité, Union européenne Iran.

Nous demandons à la justice iranienne leur libération immédiate et inconditionnelle. Enfin, nous demandons à nos États membres présents à Téhéran de tout mettre en œuvre pour obtenir la liste complète des personnes emprisonnées ayant une double nationalité Union européenne Iran, de les soutenir et de les protéger, notamment par des visites en prison, des déclarations publiques et des démarches diplomatiques pour obtenir leur libération rapide.